Takmer pred rokom som v tomto pléne uviedla, že iba necelá polovica členských štátov Európskej únie má oficiálne programy presídľovania pre utečencov z tretích krajín. Tieto programy navyše nie sú dobre koordinované. V dôsledku nízkej úrovne koordinácie a spolupráce medzi členskými štátmi Únie sú náklady spojené s presídľovaním neprimerane vysoké. Stále platí, že pri dostatočnej politickej vôli budeme schopní vytvoriť efektívny, spravodlivý a solidárny program pre presídľovanie. S týmto cieľom bude nevyhnutné vytvoriť nielen program, ale aj osobitný fond pre presídľovanie utečencov do Európskej únie. Z tohto balíka by sa financovalo vytvorenie národných programov presídľovania tam, kde ešte nie sú, ale aj koordinačné aktivity na centrálnej úrovni. Hoci sú uvedené fakty dlho známe a už aspoň rok o nich panuje politický konsenzus, medzi Parlamentom, Komisiou a Radou nepadlo konečné rozhodnutie. A preto sa pripájam k výzve kolegýň a kolegov, aby Rada zaradila dokončenie procesu spolurozhodovania v tejto oblasti medzi svoje priority.